Nu noi am dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană, nu noi am dorit să creăm acest moment pe care trebuie să l gestionăm în prezent. Însă, vă rog un lucru foarte important, să respingeți ferm orice condiționalități inacceptabile, orice chestiuni absurde pe care guvernul de la Londra va dori să le discute cu noi. Trebuie însă să vă gândiți la trei elemente importante să vă gândiți și la britanicii care nu și au dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană atunci când discutăm cu Londra, să vă gândiți că sunt 3,5 milioane de cetățeni europeni în Marea Britanie și 1,5 milioane de cetățeni britanici în Uniunea Europeană.

Și nu în ultimul rând, toată acțiunea noastră trebuie gândită în perspectivă, pentru că într o zi, Marea Britanie va trebui să revină alături de noi.